Spoštovani! Novela v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske direktive o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. Direktiva dopolnjuje pravila za razvrščanje obveznosti bank za potrebe poplačila v stečajnem postopku iz direktive o reševanju bank. Zagotovila bo enako presojo položaja upnika banke v vseh državah članicah Evropske unije. To je pomembno za upoštevanje ključnega načela, da noben upnik v postopku reševanja banke ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja bank. Direktiva določa tudi pogoje za oblikovanje novega razreda dolžniških vrednostnih papirjev podrejenih obveznosti. Z njim bo lahko globalna sistemsko pomembna banka izpolnjevala zahtevo po zagotavljanju minimalne višine kapitala in podrejenih obveznosti banke, s katerim se krije potencialna izguba banke. Gre za tako imenovani mednarodni standard, sprejet na globalni ravni v okviru Gdvajset. Cilj standarda je zagotoviti sposobnost pokrivanja izgub in dokapitalizacije za vse globalno sistemsko pomembne banke. Standard bo pomagal zagotoviti, da se med in takoj po postopku lahko kritične funkcije nadaljujejo, ne da bi bil ogrožen denar davkoplačevalcev, javna sredstva ali finančna stabilnost. Evropska unija se je zavzela, da ga bo vključila v svojo reformo bančne unije, potreba po vzpostavitvi bančne unije se je pojavila med finančno krizo leta dva tisoč osem in državno dolžniško krizo, ki ji je sledila. Takrat je postalo jasno, da v evroobmočju težave, ki nastanejo zaradi povezav med financami javnega sektorja in bančnim sektorjem, lahko hitro prelijejo čez državne meje in povzročijo finančne pretrese tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Sprememba slednje direktive je torej pomembna za Evropsko unijo in evroobmočje, kako pa bo vplivala v vplivala na Slovenijo. Med pomembne banke oziroma institucije so se po merilih Evropske centralne banke uvrščajo banke, ki imajo bančno vsoto nad trideset milijard evrov in višjo kot dvajsetodstotni bruto domači proizvod. Ali se uvrščajo med tri največje banke v državi ali imajo bilančno vsoto nad pet milijard evrov in imajo v več kot eni državi članici nad dvajset odstotkov sredstev obveznosti. Konec leta dva tisoč sedemnajst oziroma v letu dva tisoč osemnajst je v Slovenijo delovalo dvanajst bank. Tri hranilnice in tri podružnice tujih bank. Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema je konec leta dva tisoč sedemnajst znašala sedemintrideset celih devet milijard evrov. Največja banka med njimi je Nova Ljubljanska banka. Imela je okoli dvanajst celih sedem milijard evrov bilančne vsote. V Sloveniji so v letu dva tisoč sedemnajst in dva tisoč osemnajst sodile v skupino pomembnih bank tri banke, NLB, NKBM in Abanka. Vse tri omenjene banke so torej pomembne na nacionalni ravni, niso pa pomembne na svetovni oziroma globalni ravni. Globalna sistemska pomembna banka je banka, ki jo kot takšno opredeli Banka Slovenije v skladu z zakonom o bančništvu in Uredbo Evropske unije številka tisoč štiriindvajset skozi dva tisoč trinajst. Njen propad ali slabo poslovanje pa bi lahko povzročilo sistemsko tveganje globalnega pomena. Na ravni Evropske unije oziroma evroobmočja je novembra dva tisoč osemnajst imelo takšen status devetnajst bank. Med njimi seveda ni bilo nobene slovenske. Zgolj za primerjavo naj omenim, da se bilančna vsota največjih treh bank giblje med dva tisoč sto in dva tisoč petsto bilijonov dolarjev. V Sloveniji sicer takšne banke nimamo, vendar je potrebno vsebino direktive Evropske unije, ki se nanaša na omenjeni standard, zaradi harmonizacije prava Evropske unije prenesti v slovenski pravni red. Ne glede na to, kakšen pomen ima sprememba direktive za Slovenijo, bomo v Stranki modernega centra novelo zakona podprli, saj podpiramo vse ukrepe, ki bodo poskrbeli za odpornost bančnega sistema in njegovo zadostno kapitalizacijo. To je pomembno za ohranitev finančne stabilnosti evroobmočja in za stabilnosti globalnega finančnega sistema.